Biohospodárstvo prináša inovačný a efektívny prístup k využívaniu prírodných zdrojov, ktoré čelia čoraz väčšiemu tlaku vzhľadom na rýchle zvyšovanie svetovej populácie spojenej so silným nárastom dopytu po potravinách. Efektívny výrobný proces v rámci celého reťazca môžeme dosiahnuť vhodným osvetovým programom pre výrobcov, ale aj spotrebiteľov a vytvorením motivujúceho právneho rámca. Inteligentné a citlivé zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi je totiž ohľaduplnejšie k životnému prostrediu a zároveň prináša nové perspektívy pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka. Biohospodárstvo má taktiež vysoký potenciál priniesť zvyšovanie zamestnanosti pre milióny ľudí žijúcich na vidieku a treba zdôrazniť, že sa jedná aj o kvalifikovanú prácu špičkových odborníkov, ktorí budú schopní prenášať do praxe najnovšie poznatky z rôznych odborov a otvára sa tu teda aj možnosť pre nové študijné odbory a vzdelávacie